Podzielając ideę partycypacji finansowej pracowników we własności, należy stwierdzić, iż decyzje o wprowadzeniu jakichkolwiek systemów tego rodzaju powinny pozostawać w wyłącznej sferze wpływania na swoją własność właścicieli przedsiębiorstwa. Z niepokojem przyglądam się więc wnioskom Komisji Europejskiej, która sugeruje możliwość wprowadzenia europejskiego reżimu partycypacji finansowej pracowników.

Szczególnie jeśli miałyby obejmować mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie rodzinne firmy. Nie powinno się formalizować działań, które mają być dobrowolne. A już na pewno nie powinno się tworzyć biurokratycznych i kosztownych rozwiązań, jak centra promocji, grupy ekspertów, uchwalanie nowych norm legislacyjnych. Tego rodzaju rozwiązania bowiem są elementem kultury prowadzenia biznesu, a nie legislacji. Domeną prowadzenia działalności gospodarczej jest umiejętność ponoszenia ryzyka własnych inwestycji. Jeśli tak, to priorytetem w zarządzaniu przedsiębiorstwem musi być wyłącznie wiedza i doświadczenie, a więc kompetencje. Nie mogą tych kryteriów zastąpić biurokratyczne pomysły na wprowadzanie pozarynkowych reguł ingerowania w proces decyzyjny oraz ponoszenia odpowiedzialności. Wdrażanie ich musiałoby zakończyć się katastrofą podobną do upadku komunistycznej gospodarki opartej na przedsiębiorstwach zarządzanych przez proletariat.